Panie Przewodniczący! Unifikacja walutowa wywołała w Europie bardzo poważny kryzys ekonomiczny. Uderzyła dramatycznie w niektóre kraje, ale również doprowadziła do politycznej dezintegracji naszej współpracy. Rozsądek polityczny kazałby się z takiej polityki wycofać, jednak władze Unii Europejskiej chcą tylko wykorzystać ten kryzys do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, forsować konfiskowanie suwerennych kompetencji państw narodowych. To przecież będzie powodować jeszcze większy kryzys polityczny, o czym świadczy stanowisko brytyjskie. Takie stanowisko nie tylko godzi w dobro naszych narodów, ale niestety jest dowodem poważnej politycznej nieodpowiedzialności.